Sie wollen keine Differenzierung. Deshalb muss das geachtet werden. Ich bin froh, dass Deutschland als

z. B. in Litauen oder Lettland demnächst dort nur Lkw Fahrer sind, die aus Weißrussland kommen, weil sie eben Sozialdumping haben? Das bringt Europa nicht zusammen, das entzweit